Ich wünsche der zypriotischen Präsidentschaft eine erfolgreiche Arbeit im Interesse der Europäischen Union und Zyperns selbst. Oftmals sind kleinere Länder ehrlichere Makler in diesem europäischen Geschäft als große und auch dem Europäischen Parlament zugeneigter. Insofern will ich gerne hinzufügen, dass die ersten Gespräche mit Minister Mavroiannis und seinen Mitarbeitern im Hinblick auf den mehrjährigen Finanzrahmen vielversprechend sind. Ich begrüße ausdrücklich das Dokument der zypriotischen Ratspräsidentschaft vom Montag, wo gerade auf die enge Kooperation mit dem Parlament bei der Erarbeitung eines Finanzrahmens hingewiesen worden ist unter strikter Einhaltung auch der Vorrechte des Parlaments, die sich aus dem Vertrag von Lissabon ergeben. Das begrüßen wir außerordentlich! Ich will gerne noch einmal hinzufügen, dass für uns in dieser Debatte der Bericht des Sonderausschusses nach wie vor die Geschäftsgrundlage darstellt. Wir brauchen angemessene Mittel in Verbindung mit besserer Mittelverwendung und Effizienz im Sinne der EU 2020 Strategie. Wir brauchen Eigenmittel, die diesen Namen verdienen, damit wir endlich auch dem Vertrag von Lissabon in diesem Punkt gerecht werden. Wir bestehen auf der Einheit des Haushalts, und wir sind bereit für intensive Verhandlungen, die diesen Namen verdienen, bevor wir einen Vorschlag für eine Mehrjahresfinanzordnung erhalten, denn wir wollen einem Ergebnis zustimmen können und nicht etwas auf den Tisch des Hauses bekommen, wo wir gegebenenfalls am Ende des Jahres Nein sagen müssten.